Orașele se confruntă în prezent cu probleme mari privind expansiunea suburbiilor și degradarea urbanistică și cu marginalizarea unor categorii vulnerabile de populație, ceea ce a generat declin economic și social. De aceea, susțin implicarea comunităților și a organizațiilor civice în procesele de reînnoire urbană și, mai ales, în deciziile politicii de coeziune. Cer transparență din partea autorităților publice și le cer să coopereze cu cetățenii și organizațiile civice.

Proiectele concrete pentru orașe, prin care se solicită fonduri europene, trebuie, mai întâi, discutate cu oamenii comunității, pentru că ei știu cel mai bine nevoile și prioritățile.